Jak Pan myśli, dlaczego tak się dzieje, że w niektórych przypadkach zwycięża koncepcja integralności terytorialnej państw, a w innych zasada prawa narodu do samostanowienia?